málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurjón þórðarson hæstvirtur forsætisráðherra geir h haarde verður til andsvara hin síðari hefst klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi og er um virkjanaframkvæmdir neðan við þjórsá málshefjandi er háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson háttvirtur umhverfisráðherra jónína bjartmarz verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtíu